Dans le cadre du processus de simplification opéré par la Commission, bon nombre des définitions contenues dans la directive ont été adaptées aux circonstances actuelles, en raison notamment de l'évolution des technologies dans le domaine des transports maritimes. Tel est le cas en particulier pour les matériaux de construction des navires. En effet, dans sa version initiale, la directive ne s'appliquait, par exemple, qu'aux navires en acier et matériaux équivalents, mais elle n'a pas été mise en œuvre de la même manière dans tous les États membres, et ce au mépris des règles de sécurité. La proposition clarifie donc le champ d'application de la directive en ce qui concerne la définition de l'aluminium en tant que matériau équivalent et résistant autre que l'acier, et ce afin de parvenir à des normes de sécurité élevées et communes pour tous ces navires.